Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für die Vorlage, die Sie unterbreitet haben. Es ist gar nicht so einfach, einen Haushalt, bei dem es so viele Interessen gibt, so darzustellen, und der Kollege La Via hat es geschafft, weitestgehend auch die Prioritäten dieses Parlaments deutlich zu machen. Meines Erachtens sind für die Leitlinien des Haushaltes drei wesentliche Axiome entscheidend Er muss ausgewogen sein, er muss vernünftig sein und er muss verantwortungsbewusst sein. Kollege Lamassoure hat gerade darauf hingewiesen, dass wir zweimal in Folge Sparhaushalte hatten.

Das sind allerdings komplementäre Ereignisse Ich muss erst Strukturen schaffen, die auf Verantwortung, auch im Umgang mit Steuergeldern, basieren, um in der Lage zu sein, Investitionen zu betreiben, ansonsten werfen wir gutes Geld schlechtem hinterher.

Gleichzeitig müssen wir aber die Mitgliedstaaten auch über den europäischen Mehrwert unterstützen.

Es ist der Mittelstand, der in Europa sicherstellt, dass der Wachstums und Beschäftigungsmotor weiter funktioniert. Insofern müssen wir das Geld dort gezielt einsetzen, nämlich vernünftig. Mehr Geld heißt nicht zwingend bessere Politik. Abschließend möchte ich in voller Unterstützung dem Kollegen Lamassoure zustimmen, dass wir das Problem der reste liquider lösen müssen. Und vor allen Dingen mit Blick auf den Haushalt es ist schade, dass die Mitgliedstaaten nicht vertreten sind wäre es sinnvoll, dass wir ex ante ein vernünftiges Haushalten vornehmen, um uns nicht durch Änderungshaushalte in eine schwierige Situation zu bringen.